Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Ich finde das auch, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich finde, dass Papst Franziskus das am besten zugespitzt hat, als er sagte Es gibt für diese Situation und diese Katastrophe nur ein Wort.

Lampedusa steht mit dieser erneuten Katastrophe für das, was wir alle seit Langem wissen Das Mittelmeer ist ein Massengrab, in dem viel zu viele Menschen seit viel zu langer Zeit in aussichtsloser Situation ums Leben kommen. Es ist das Ergebnis einer Flüchtlingspolitik der Europäischen Union, die auf Abschottung und auf Abschreckung ausgerichtet ist. Und ich finde, dass der Papst noch einmal mehr Recht bekommen hat, als gestern die Innenminister der Europäischen Union beschlossen haben, dass sich an den Grundlinien der europäischen Flüchtlingspolitik nichts ändern wird. Ich finde das völlig inakzeptabel, und diese Debatte muss dazu führen, dass das Parlament im Oktober noch einen Vorschlag macht, was sich ändern muss.

Es ist doch verrückt, dass wir das heute betonen müssen, nachdem wir soundso viele Katastrophen erlebt haben! Wir müssen dafür sorgen, dass Asylgesetzgebung, die es gibt, nach den Regeln, die wir haben, in allen Ländern der Europäischen Union umgesetzt wird auch in Italien, auch in Griechenland. Und wir müssen dafür sorgen, dass alle Länder der Europäischen Union ihren Anteil übernehmen. Die Rechenexempel, die Zahlen, die in den letzten Tagen da kursiert sind, sind ja keine Entschuldigung dafür, dass wir unserer Verantwortung nicht gerecht werden insbesondere deshalb nicht, weil wir ja gar keine legale Zuwanderung dieser Menschen nach Europa konsequent ermöglichen.